El dinero europeo se utiliza para rescatar la banca española y la banca española no es capaz de dar una segunda oportunidad a esas familias. Mientras tanto, ya nos están avisando de que en España probablemente necesitemos todavía más dinero para salvar ese agujero del sistema financiero y que, por lo tanto, será necesario un nuevo esfuerzo. Lo que nosotros pedimos es que intentemos evitar eso que intentemos evitar que haya dinero para la banca española y no haya dinero para dar segundas oportunidades a las familias y que, por lo tanto, el dinero europeo se utilice para reestructurar la deuda de las familias.